Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Po šestih letih imamo ponovno v državnem zboru odločanje o tem, kdo bo novi varuh človekovih pravic. Kot so že pred mano povedali, sedanji varuhinji človekovih pravic, gospe Vlasti Nussdorfer, v februarju namreč poteče mandat in, seveda je zato predsednik države v državni zbor posredoval ime kandidata, za katerega po predhodnih pogovorih, ki jih je imel tako z vodji poslanskih skupin kot tudi s samimi kandidati, ki so se prijavili na razpis razpis za novega varuha, pač, ocenil oziroma verjave verjame, da bo dobil potrebno podporo. Varuh človekovih pravic je tisti, ki je prvi poklican, da varuje človekove pravice in da varuje temeljne svoboščine, predvsem pa da ščiti državljanke in državljane v razmerju do državnih organov, organov lokalne samouprave in nosilcev javnih pooblastil. To so osnovne naloge varuha človekovih pravic, seveda pa mora biti oseba na takšnem položaju, ki je izjemnega pomena, seveda še veliko več. Varuh človekovih pravic, mora biti oseba, ki zaznava in začuti krivice, ki se dogajajo v družbi in mora to tudi javno potem povedati in se tudi seveda korektno do teh kršitev opredeliti. Oseba na takšnem položaju mora biti oseba, ki ima visoka etična načela. Mora biti politično neobremenjena. Zakaj to govorim? Zlasti zaradi tega, ker dosedanji varuhi, niso vedno ravnali tako. Velikokrat so mnogi izmed njih, žal, ravnali politično pristransko ali pa politično oportuno ali pa po diktatu nekega javnega mnenja. Namesto da bi delovali v korist državljank in državljanov in v zaščito človekovih pravic. Varuh človekovih pravic mora ravnati tudi samoiniciativno. To sem osebno tudi kot predsednica Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti vedno znova opozarjala in, na to bom opozarjala tudi v nadaljevanju, v kolikor temu ne bo tako. vsi, ki dobro poznate zakon o varuhu človekovih pravic, veste, da je znotraj tega zakona člen, ki, določa, da lahko varuh samoiniciativno, poda predlog, ko so bile neke kršitve, človekovih človekovih pravic storjene in ne samo na predlog. Tega žal pri dosedanjih varuhih ni bilo v takšni meri, da bi lahko rekli, da so svoje delo dobro opravili. Zdaj, jaz sem se osebno še z dvema kolegoma iz poslanske skupine in tudi v poslanski skupini smo se pogovarjali s kandidati, za varuha, ki so, si želeli to, postati oziroma so se želeli, preizkusiti v tej vlogi, tudi z gospodom Svetino in, spraševali smo jih prav o tej samoiniciativnosti in vsi vsi po vrsti so odgovarjali, da bodo bolj samoiniciativni pri svojem delu, in da bodo dejansko povzdignili glas, ko bodo kršene človekove pravice. Seveda bomo v Slovenski demokratski stranki in tudi osebno pač kot predsednica komisije glede na to, da bom največ časa, imela, to, priložnost, da sodelujem z varuhom, seveda skrbno spremljali ali bodo tovrstne obljube novega varuha, kateregakoli katerekoli to že bo, dejansko uresničene. Seveda je treba tukaj povedati, da je težko v naprej vedeti, kase kako se bo nekdo odrezal na položaju varuha človekovih pravic, lahko pa pogledamo, kakšne je bilo recimo dosedanje delo varuhov človekovih pravic. Jaz osebno pa tudi v Slovenski demokratski stranki obžalujemo, da z dosedanjimi varuhi človekovih pravic nismo dosegli nekaterih ključnih, vsebin na področju varovanja in spoštovanja človekovih pravic, ki pa so izjemnega pomena za narod in predstavljajo pravzaprav njegovo bistvo in bit. Zaradi nereagiranja varuhov človekovih pravic smo zamudili veliko priložnosti, ki bi jih morali postaviti na svoje mesto že zdavnaj. Zlasti ko govorimo o odnosu do polpretekle zgodovine, ko govorimo o nekaterih ranljivih skupinah, ne nazadnje tudi ko govorimo o pravosodnem sistemu. Vsekakor pa novemu varuhu, v kolikor bo danes prejel potrebno podporo, želimo da bi imel posluh za človeka, da bi dejansko imel posluh za posameznika, za skupine kjer so kršene človekove pravice, da bi jasno javno povedal, da je prišlo do kršitev in ne bo ob tem molčal. Hvala.